Creado en los años cincuenta —muy pasado— no responde a los principios democráticos de nuestro tiempo, es opaco, carece de predictibilidad y consistencia jurídica, pone en riesgo las decisiones de los Gobiernos cuando regulan en defensa del interés general, no cuenta con mecanismo de apelación y es inaccesible para las pymes. Con razón genera un rechazo frontal de la ciudadanía. Los socialistas y demócratas nos oponemos frontalmente a este sistema.

Necesitamos crear un nuevo marco jurídico de protección del inversor, como venimos planteando en este Parlamento y, sinceramente, creo que el tribunal multilateral puede ser la mejor solución, porque permitirá aplicar las mismas reglas por los mismos jueces a cualquier empresa ante cualquier litigio con cualquier Estado. Comisaria, quiero felicitarla hoy, a usted y a su equipo, porque creo que están haciendo un excelente trabajo para recabar apoyos internacionales a esta propuesta. Cuenta con mi apoyo para defender un tribunal multilateral que sea público, transparente, imparcial, con jueces permanentes, independientes, sometidos a un estricto código de conducta e incompatibilidades y —añado— que representen también la diversidad de género que sea accesible a las pymes con un mecanismo de apelación y que permita a todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, someter sus alegaciones.

¿Cómo se va a garantizar efectivamente el acceso a las pymes? ¿Cómo se financiará el nuevo modelo y cómo se apoyará a los países en desarrollo? ¿Y cómo se realizará el periodo de transición de un sistema a otro?